Seither kommt es aber immer wieder zu Diskussionen, ob Mitgliedstaaten sich auch nach erfolgter Aufnahme daran orientieren. Dies wird logischerweise häufig politisch kontrovers diskutiert. Auch gibt es nur recht allgemeine Sanktionsmechanismen. Eine derartige Situation ist unbefriedigend, weil sie es einzelnen Mitgliedstaaten wie im Falle Ungarns erlaubt, sich über die einmal eingegangenen Verpflichtungen oft mutwillig hinwegzusetzen. Wir brauchen daher dringend einen Mechanismus, der klare Verbindlichkeiten herstellt. Das auf die lange Bank zu schieben, wäre grob fahrlässig und würde die Zukunftsfähigkeit der Union beschädigen.